No fakt, že pojem manželský partner si vyžadoval výklad súdu, je veľmi zlým vysvedčením pre tento parlament ako spolutvorcu práva Únie. Každý dvojznačný termín, ktorý sa kvôli našej snahe o kompromis za každú cenu ocitne v smerniciach a nariadeniach, je zlyhaním parlamentarizmu. Je pozvaním pre sudcov, aby robili prácu poslancov, hoci na to nedostali mandát od voličov a nemusia sa im za svoje rozhodnutia zodpovedať. Radi hovoríme, že hlas každého občana je v Európe dôležitý. To však musí platiť len vtedy, to však bude platiť len vtedy, ak smernice a nariadenia budú používať jasne definované pojmy.